telur óviðeigandi og andstætt því sem stendur í sjötugasta og áttundu greinar þingskapa þar sem segir að ekki megi tala óvirðulega um forseta íslands hér í þinginu orðin sem ég ætla ekki að endurtaka né vitna í fóru því miður fram hjá forseta þeim sem hér stendur eins og verða vill því miður stundum í önnum hér á forsetastóli forseti harmar þessi ummæli og biður viðkomandi þingmann svo og þingmenn alla að gæta orða sinna að þessu leyti og fara að þingsköpum